Doamnă președintă, ce diferențiază liderii extraordinari de cei slabi într o perioadă atât de încercată? Ceea ce contează este unde se găsesc prioritățile la interesele populației pe termen lung sau la interesele unui grup mic pe termen scurt. Lideri ale căror acțiuni pun în pericol viața și traiul cetățenilor sunt adesea principalele surse ale unor teorii ale conspirației și ale unor dezinformări și sunt caracterizați, în general, prin luări impulsive de decizii, așa cum este și acest Bolsonaro. În timp ce brazilienii se gândesc cu frică la ziua de mâine, având o mie de morți în fiecare zi din cauza crizei Covid 19, ei bine, Bolsonaro se gândește la interesele de grup ale unor afaceri din Brazilia, ale unor întreprinzători și se gândește la asta fără să se gândească un pic la interesul planetei, la interesul cetățenilor ei și al Amazonului. Amazonul brazilian este în pragul unei catastrofe și asta înainte ca sezonul incendiilor măcar să fi început. Acesta urmează și vom vedea din nou planeta suferind și arzând.

Cifrele nu mint.

Ei bine, în aceste două minute care mi au fost acordate astăzi, nu mai puțin de șase hectare de pădure au dispărut în Amazon și 54 de hectare de pădure au dispărut în întreaga lume. Sunt de acord cu doamna raportor Burkhardt că trebuie să rezolvăm această problemă și la noi acasă, pentru că și noi suntem parte a problemei. Nu doar în Amazon se întâmplă așa ceva. Există Amazoane mai mici chiar și în Europa.